Kolejnym punktem porządku dziennego są oświadczenia Rady i Komisji dotyczące programu prac węgierskiej prezydencji w Radzie. Następuje rotacyjna zmiana prezydencji.

Będziemy kontynuować te formy współpracy także w czasie prezydencji węgierskiej, co już ustaliłem z panem premierem Orbánem.

Witam pana premiera Viktora Orbána w Parlamencie Europejskim.